El Programa para el Cambio representa una importante hoja de ruta en la redefinición de la cooperación al desarrollo y en la búsqueda de una mejor calidad y eficacia de la ayuda, especialmente a la luz de los cambios que se están produciendo en el nuevo orden global, del surgimiento de nuevos actores internacionales y del necesario proceso de consolidación fiscal al que nos obliga nuestra situación económica actual. Celebramos que la pobreza sea para la Comisión un elemento central en su política de diferenciación. Sin embargo, lamentamos que el producto nacional bruto sea el indicador nuclear en la implementación de dicha política. Señor Presidente, el 70 de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en el mundo viven en países de renta media. Si queremos tener un impacto real en la reducción de esa pobreza, es preciso tener presente, junto al nivel de riqueza, otros criterios como la vulnerabilidad de algunos de esos países, la falta de cohesión interna o el índice de desarrollo humano. Muchos de estos países pueden ser también hoy actores clave a través de mecanismos de cooperación triangular o cooperación Sur Sur, al tiempo que motores de desarrollo en el futuro.